Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, signora Commissario, pochi giorni prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, questo Parlamento approvò una relazione dal titolo appunto Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini. Si volle anticipare il trattato di Lisbona, affinché questa legislatura da subito fosse impegnata in una riflessione relativa a una grande quantità di temi, tutti di straordinaria importanza. Probabilmente, la molteplicità degli argomenti ha suggerito l'applicazione, per la prima volta, dell'articolo 51 del nostro regolamento.

La riflessione sulla questione della libertà, della sicurezza e della giustizia al servizio dei cittadini quasi simbolicamente ha aperto questa legislatura e ora la sta chiudendo. In qualità di presidente della commissione per gli affari costituzionali mi limito a sottolineare alcuni aspetti trattati nella relazione la necessità di rispettare gli standard della procedura di codecisione e di adattare il settore della giustizia interna al trattato di Lisbona per gli aspetti che non sono stati ancora sufficientemente affrontati il ruolo cruciale dei parlamenti nazionali la necessità di adottare una legge elettorale uniforme per le elezioni europee la necessità di migliorare la disciplina dell'iniziativa dei cittadini. Dal punto di vista istituzionale, la legislatura che si sta concludendo ha permesso un pieno intervento del Parlamento europeo nello sviluppo dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia in seguito alla trasformazione di quello che prima si chiamava terzo pilastro in materia di politica, che è sottomesso ormai, quasi integralmente, al metodo comunitario, cioè alla procedura legislativa ordinaria. Perciò conviene incoraggiare la Commissione a fare pienamente uso del suo diritto d'iniziativa in materia, rispondendo nello stesso tempo alle domande formulate dai colegislatori. Ogni nuova programmazione pluriennale dovrà dunque essere stabilita di comune accordo fra le tre istituzioni conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea. A questo proposito, è spiacevole che il Consiglio europeo abbia deciso unilateralmente di pronunciarsi sugli orientamenti strategici di questa programmazione nel corso della sua riunione del 26 e 27 giugno prossimi, proprio quando è in corso il periodo in cui il Parlamento attuale non si riunirà più e prima che il nuovo Parlamento sia costituito.

A parte quest'osservazione, che faccio proprio in quanto presidente della commissione per gli affari costituzionali oltre che come relatore, devo però esprimere un consenso alla relazione e auspicare che sia approvata con una maggioranza molto vasta.